Hvala lepa, predsednik. V tej razpravi danes, glede športa, je po moji oceni bilo ogromno demagogije , ogromno populizma in tega pač ne gre sprejeti. Dejstvo je, da je stvar resna, da gre za, kot davčno olajšavo, na področju športa in da je o tem treba spregovoriti. Preveč pozabljamo na to, da v Sloveniji pravzaprav velikih sponzorjev ni veliko. Lahko bi jih naštel mogoče na prste dveh rok in da večina bazira na zveze, ne na društva, ne na klube, in iz svojih izkušenj vem, na periferiji, kako težko je športnim društvom, ki so ozko vezana le na dotacije občin, dobro, nekateri so srečnejši, imajo tudi dotacije fundacije za šport, ampak dejstvo pa je, da če se osredotoči na Hokejski klub Jesenice. Klub z eno najdaljših tradicij v Sloveniji, klub z vrsto državnih naslovov. Vsako leto, pa ne glede na to, da naj bi Gorenjska bila razvita, naj bi podjetništvo bilo močnejše kot v drugih predelih Slovenije, se vsako leto buri s, s tem, da, je na tem, da ali bo sodeloval ali ne bo sodeloval, ali bo preživel ali ne bo preživel. Preteklosti je bilo to precej drugače, bila je Železarna Jesenice, ki je bila glavni sponzor in je seveda veliko pripomogla k temu, da je ta klub dobro živel. Tako da sam osebno mislim, da kakorkoli je bil dober namen predlagatelja, da se pomaga, da se pomaga, sponzorjem, pa osebno mislim, da bi bil, da bi podprl predlog, če bi predlagatelj prišel z idejo o tem, da se donacije upoštevajo kot strošek firme. Kot strošek firme in in, in, da bi celotna donacija, mislim, celotna donacija , da se upošteva kot, kot, strošek firme, se prizna in ni dodatno obdavčena. Tako, da je to ena izmed, mogoče, stvari, o kateri je potrebno razmisliti v prihodnosti in se do tega seveda tudi opredeliti. Vsi smo za šport, vsi poznamo uspehe športa , Slovenija je po svoji, po svojih uspehih mislim, da na tretjem mestu, kar se tiče velikosti, oziroma števila prebivalcev in pa dobitnikov olimpijskih medalj. To je res izjemno. In taki, rezultati kažejo na to, da je šport, treba obravnavati na zelo, moj rojak Bučar bi rekel, s tresočo roko. pa ne samo šport. Konec koncev kaj pa kultura? Kje so pa sponzorji za kulturne dejavnosti? In, , in druge dejavnosti, ki, ki, ki so v tej državi. zdi se mi, da saj tukaj, favoriziral pač šport kot tisti, ki je najbolj popularen, doseže največ ljudi v Sloveniji, se jih največ dotakne, tako da, mislim, da se bomo v prihodnosti o športu še pogovarjali. In jaz sem prepričan, da nam bo takrat neko skupno vodilo to, da skušamo najti način, s katerim, bi sponzorje, čeprav še enkrat poudarjam, teh velikih sponzorjev je v Sloveniji relativno malo, na periferiji jih ni, ker se vsak, pač oklepa tega, pa tudi, če bo davčno olajšava na način, kot jo predlaga predlagatelj , ne bo stanje nič boljše , kajti, če si naklonjen športu, boš prispeval, ob takih davčnih pogojih, tudi če se spremenijo, ne boš prispeval, četudi pod prejšnjimi nisi prispeval. Tako da jaz mislim, da bo razprava o športu še tekla. vsi mislim, da podpiramo šport, da strmimo k temu. Na koncu pa samo še ena primerjava, ki jo je izrekel gospod Horvat , rdeča fasada, jaz mislim, da je to kompliment in hvala za njega.